Je parle de la lutte contre les discriminations, l'assistance juridictionnelle ou encore la défense de la mobilité des travailleurs, qui sont autant de politiques déterminantes pour le quotidien des citoyens européens et l'avenir de l'espace européen de sécurité, de liberté et de justice, sans entrer dans les détails.

Cette période coïncidera avec celle d'une Commission en fin de mandat et d'un Parlement européen nouvellement élu qui ne sera donc pas pleinement opérationnel. Les orientations dont nous parlons devraient être rédigées dans l'esprit du traité de Lisbonne, à savoir dans un exercice conjoint du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et cela n'est pas le cas. En outre, je crains que les ambitions affichées ne se réduisent au final comme une peau de chagrin en raison de divergences profondes au sein du Conseil sur un grand nombre de priorités, d'une part et sur les arguments de subsidiarité déjà avancés par certains États, d'autre part. Aussi, j'estime que face à la crise économique que nous traversons, nous devons au contraire aller vers plus d'Europe, sans quoi nous risquerions fort de voir cette crise se transformer en une profonde crise démocratique.